frú forseti held ég nú enn áfram aðlögunarferlinu og flyt hér frekari tillögur þó ekki jafnróttækar og sú sem ég mælti fyrir áðan

sú þingsályktunartillaga sem ég mæli hér fyrir felur í sér að það er leitað heimildar alþingis til þess að staðfesta fyrir hönd íslensku þjóðarinnar ákvörðun númer þrjátíu og fimm tvö þúsund og tíu af hálfu sameiginlegu e e s nefndarinnar sú felur í sér breytingu á nítjánda viðauka við e e s samninginn sem fjallar um vernd fyrir neytendur og það er gert ráð fyrir því að inn í samninginn verði felld tilskipun þingsins og ráðsins tvö þúsund og níu tuttugu og tvö e b sem varðar setningu á lögbanni yfir landamæri til þess að verja hagsmuni neytenda með þessari tilskipun er í reynd verið að endurútgefa fyrri tilskipun níutíu og átta tuttugu og sjö e b sem fjallar um hið sama en nær miklu skemmra

breytingunni er yfirgripsmeiri og tekur fastar á heildarhagsmunum neytenda

hefur frá upphafi verið ýmsum breytingum undirorpin tekið töluverðum stakkaskiptum og með hliðsjón af skýrleika og til hagræðingar var ákveðið að gefa hana út aftur í nýju formi þá var jafnframt einni tilskipun bætt við listann sem hún tekur yfir það er tilskipun tvö þúsund og átta hundrað tuttugu og tvö e b um neytendavernd og varðar tiltekna þætti skiptileigusamninga

megintilgangur hinnar upphaflegu tilskipunar og nú hinnar nýju er að koma í veg fyrir

þá er lagt til grundvallar að í öllum aðildarríkjunum séu til réttarúrræði sem gera kleift að stöðva ólöglega markaðsfærslu

áður innleiddum og samþykktum tilskipunum á sviði neytendaverndar þarna er um að ræða tilskipanir sem varða neytendalán

skilyrði í samningum við neytendur sem hægt er að færa óyggjandi rök fyrir að séu ósanngjörn

og annað sem tengist fjarsölusamningum það er líka rétt að nefna að með tilskipuninni og forvera hennar sem ég gat um er ekki lagt upp með að samræma réttarúrræði eða réttarfar aðildarríkjanna heldur að auðvelda hlutaðeigandi yfirvöldum í öðrum aðildarríkjum að krefjast dómsúrskurðar eða að krefjast lögbanns

innleiðing þessarar tilskipunar krefst ekki mikillar lagabreytingar en þó þarf að breyta fyrstu grein laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og eitt um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda í greininni er sömuleiðis tilgreint að lögin eigi við þegar ástæða þykir til að krefjast lögbanns til þess að vernda hagsmuni neytenda samkvæmt ákvæðum íslenskra laga sem hafa verið sett upp samkvæmt þeim tilskipunum sem eru taldar upp í viðauka við þá sem nú er verið að fella úr gildi en taka upp í hinni nýju þessar breytingar sem ég nefndi fela í sér að það þarf að gera viðbætur við upptalningu þeirra tilskipana sem lögin taka til en í því felst sem sagt að menn eru að brjóta út jaðar þess akurlendis þar sem vörnin fyrir neytendur er háð á lögin sem ég nefndi heyra undir hæstvirtur innanríkisráðherra og hann mun þurfa að bera það ok sem í því felst að leggja fram frumvarp sem að þessu lýtur það er þessari lítils háttar breytingu sem þarf að gera á fyrstu grein laga númer hundrað fjörutíu og eitt tvö þúsund og eitt það er ekki gert ráð fyrir því að breytingarnar hafi í för með sér neinn umtalsverðan kostnað fyrir ríkissjóð né stjórnsýslulegar afleiðingar

ólíkt þeirri sem ég mælti fyrir í síðasta máli kallar á lagabreytingar hér á landi og hefur ekki fyrirframsamþykki og ekki er óskað eftir því og þess vegna var hún tekin með stjórnskipulegum fyrirvara þess vegna er því óskað í samræmi við reglur sem alþingi setti fyrr á þessu ári

veiti samþykki sitt fyrir þeirri breytingu á e e s samningnum sem í ákvörðuninni felst þannig að það megi aflétta hinum stjórnskipulega fyrirvara og hæstvirtur innanríkisráðherra hafi þá fullt frelsi til þess að koma hingað inn með þá lagabreytingu sem um ræddi fyrr minni tölu ég legg til frú forseti að